Zwróciliśmy uwagę między innymi na potrzebę większego nakierowania projektu na młodzież z obszarów wiejskich, która zazwyczaj ma utrudniony dostęp do tego typu inicjatyw. Mówiła o tym pani poseł sprawozdawca. Podkreśliliśmy znaczenie szkoleń, które w naszej opinii powinny być integralną częścią projektu oraz szansą na wymianę najlepszych praktyk w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Zaproponowaliśmy również zwiększenie komponentu finansowego przeznaczonego na staże i zatrudnienie z 20 do 25 oraz wyraziliśmy opinię, że wolontariat nie powinien być zamiennikiem dla pracy za wynagrodzeniem. Wreszcie wskazaliśmy, że jeśli na potrzeby korpusu będą wykorzystywane środki z innych polityk unijnych, to powinny one odzwierciedlać cele pierwotnej linii budżetowej. Europejski Korpus Solidarności daje szansę wzmocnienia przywiązania młodych ludzi do projektu europejskiego oraz nabycia przez nich cennych umiejętności i doświadczeń użytecznych na rynku pracy.